Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi congratulo con l'onorevole Belder per questa relazione ambiziosa e sincera sul tema dei diritti umani negati, dell'oppressione delle minoranze etniche uigura e tibetana, schiacciate dalla politica di cinesizzazione forzata, sulla censura e sulla repressione delle libertà politiche, civili e religiose, nonché sulla barbarie delle migliaia di condanne a morte ogni anno. La relazione pecca sicuramente nell'accordare fiducia al piano Juncker ed a istituzioni come il Fondo monetario internazionale, che spesso hanno adottato politiche fallimentari e quanto meno ambigue. Avrei anche voluto vedere una maggiore decisione nel chiedere che l'Europa ritagli le sue azioni politiche sul proprio interesse, distaccandosi dal soffocante cordone ombelicale di Washington. Ma il vero banco di prova sarà passare dalle nobili parole alle decisioni politiche concrete. Piuttosto che proporre l'assurdo, suicida e inaccettabile riconoscimento alla Cina dello status di economia di libero mercato, la Commissione ha il dovere politico e morale di pretendere una vera reciprocità, condizionalità e rispetto dei diritti umani universali. Questa è l'Unione che vogliamo, non quella forte con i deboli e debole con i forti.